Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, cher José Manuel Barroso, cher Herman Van Rompuy, cher Jean Claude Juncker, chers collègues, la crise économique et financière bouleverse la donne et nous assistons à une accélération impressionnante des changements changements en Grèce, en Italie, avec la mise en place de gouvernements d'unité nationale, que nous saluons alors que jusqu'ici, nos concitoyens jugeaient la construction européenne éloignée de leur vécu quotidien, voilà qu'on appelle à plus d'intégration.

Mais enfin, tous les acteurs influents de l'Union reconnaissent je le répète depuis des années que la solution à nos problèmes ce n'est pas moins mais plus d'Europe. La solution c'est l'Europe.

Ceux qui ne l'ont pas compris sont remplacés c'est une très bonne chose.

Cette crise est le résultat de l'erreur qui a consisté à créer une monnaie sans la doter de la gouvernance nécessaire pour la faire fonctionner.

C'est ce à quoi s'emploient les États membres de la zone euro par la force des choses et, une nouvelle fois, je salue le Conseil, cher ami Herman Van Rompuy, qui travaille mais qui, à mon avis, ne travaille pas assez vite car quand la maison brûle, les pompiers se mettent au travail et comme je dis on ne critique jamais les pompiers. J'étais moi même pompier volontaire.

On fera le compte après. Cependant, je veux une nouvelle fois insister sur l'importance de la gestion de la crise qui est une nouvelle source de division en Europe. Mes chers amis, nous le vivons de plus en plus, nous devons faire très attention entre ceux qui sont dans une crise profonde et d'autres qui ont mieux géré, il faut le reconnaître. Je veux insister sur la nécessité cruciale que les Dix sept associent à leurs décisions sur la gouvernance de la zone euro tous les actes du Pacte europlus.

Il y a beaucoup de pays qui veulent rentrer dans la zone euro. Ne créons pas dans cette zone euro l'europlus des joueurs de plusieurs catégories. Ne mettons pas sur la touche des pays qui s'échauffent pour rentrer sur le chemin. Ne les écartons pas par des décisions stratégiques prises dans les vestiaires. Je veux souligner, ici, le mérite de pays comme la Pologne, qui a la Présidence et qui, sans être encore dans la zone euro, font des efforts très courageux politiquement pour assainir leurs finances et développer la croissance. Il faut les encourager, il faut les intégrer dans le club. De la même façon, je le redis, n'abandonnons pas la méthode communautaire. Autant je crois profondément que le couple franco allemand est un moteur indispensable à l'Europe les dernières semaines l'ont encore prouvé autant j'appelle tous les États membres, au lieu de se plaindre du mouvement imprimé par Paris ou Berlin, à contribuer et à aller plus loin que Paris et Berlin. Personne ne les y empêche. De la même façon, je lance un appel à la Commission européenne, cher José Manuel Barroso avec vos commissaires, faites tout pour sauvegarder, renforcer et blinder la cohésion de l'Europe. Faites tout pour rassurer petits et grands États que la méthode communautaire demeure bien notre ciment

C'est la responsabilité principale des deux institutions, Parlement et Commission, qui défendent l'intérêt général européen. Je voudrais terminer mon intervention dans le débat sur une possible révision des traités européens. Oui, il faudra certainement procéder à des changements pour corriger ce qui doit l'être. Oui, ces adaptations devront certainement être majeures, compte tenu de l'importance des enjeux actuels. Mon groupe est ouvert à ce processus pour autant qu'il fasse l'objet d'un débat ouvert, démocratique, auquel participent les élus et la société civile dans le cadre d'une convention. Mais surtout, ne retombons pas dans la tentation de consacrer tous nos débats aux outils du mécano, au détriment de nos objectifs politiques. Ne perdons pas de vue ce qui est urgent, à savoir une gouvernance économique crédible, et ce qui l'est moins, et faisons avec les traités actuels ce qui peut et doit être fait, éventuellement, s'il le faut, en adaptant un peu le règlement intérieur comme je le nomme. Je pense à la mise en place du marché intérieur, aux règles sur la supervision financière ou sur les agences de notation.

de stabilité et de croissance et de la surveillance macroéconomique.

le Président, c'est l'Europe qui parle et les anti européens crient.